Herr Präsident, Frau Kommissarin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen!

Mit der Reform der Zuckermarktordnung von 2006 hat sich die Europäische Union allerdings teilweise von Importen abhängig gemacht.

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass die Kommission die in den Anfragen angesprochene Ausgewogenheit gewährleistet hat. In diesem Punkt sind die Ausführungen von Frau Kommissarin Reding ausdrücklich zu unterstützen.

Wenn hier von der Gefährdung von Arbeitsplätzen gesprochen worden ist, vor allem von der ersten Rednerin, dann möchte ich hier schon ansprechen, was der Kollege Tarabella auch angesprochen hat Bei der Zuckermarktreform sind Tausende von Arbeitsplätzen verlorengegangen. In meinem Wahlkreis in der Oberpfalz ist eine der ältesten Zuckerfabriken in Europa geschlossen worden mit Hunderten von Arbeitsplätzen. Deshalb kann es nicht Ziel sein, dass jeder Arbeitsplatz gesichert ist, wenn ich auch jeden Abbau bedauere, aber es geht darum, dass eine Ausgewogenheit gewährleistet ist.